Napriek tomu, že vo všeobecnosti platí, že pre dieťa je najlepšie vyrastať v biologickej rodine, nie je to vždy tak. Deti zažívajú násilie, zneužívanie, sú zanedbávané a vtedy je dôležité, aby kompetentné sociálne úrady zasiahli. V krajinách Európskej únie sa však často stávajú prípady, keď sú deti rodičom odobraté, hoci k skutočnému zlyhaniu nedošlo a s trochou pomoci by tieto rodiny mohli byť funkčné. Namiesto toho, aby bola daná možnosť najbližšej rodine sa o deti postarať, tieto putujú do pestúnskej starostlivosti, inštitúcií, sú dané na adopciu cudzím ľuďom, pričom je im znemožnené udržiavať kontakt so svojimi rodičmi a súrodencami. Keďže platí, že nie každému pestúnovi ide v prvom rade o šťastie dieťaťa, ale mnohých zaujímajú viacej finančné benefity, ktoré s nimi prichádzajú, je ťažké tu hovoriť o riešení v záujme dieťaťa. Vítam preto túto rezolúciu, ktorá má za cieľ zabezpečiť najlepší záujem detí v krajinách Európskej únie nielen v prípadoch násilného odoberania a adopcie, ale aj pri rozvodoch zmiešaných manželských párov. Posilnenie odbornosti sociálnych pracovníkov, poskytnutie tlmočníkov a právnych poradcov, lepšie využívanie mediátorov, ako aj lepšia spolupráca medzi členskými krajinami môže skutočne priniesť to, po čom voláme v tejto rezolúcii zohľadňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.